U stelt dat er geen nieuwe wetten nodig zijn, en dat concludeert u voor mij iets te snel. Want, laten we wel wezen, die rode modder valt dus niet onder gevaarlijk afval.

Maar ook onder de IPPC richtlijn, waaronder deze aluminiumfabriek valt, moeten ze de best beschikbare technieken toepassen. Die technieken zijn bijvoorbeeld twee beschermingsmuren.

Dus ook daar zitten duidelijk problemen. In die zin wil ik van de Commissie veel duidelijker geanalyseerd of de wetten wel voldoende in orde zijn.